Señor Presidente, he votado a favor de esta iniciativa porque la Unión Europea tiene que apostar firmemente por la política industrial y enfrentar los riesgos de la crisis, la competencia de terceros países y la globalización con una mayor financiación pública que tenga reflejo en el futuro programa marco.

Para impulsar la inversión privada y fomentar la colaboración entre el ámbito público y el privado.

Pero es necesario aprovechar las competencias científicas y tecnológicas de las regiones, que han desarrollado redes de innovación y agrupaciones de competitividad, los clusters, y que superan a sus países en innovación y en eficacia.

No vivan de espaldas a esta realidad europea, porque, ante las amenazas actuales, su reconocimiento e inclusión nos permitirá consolidar el liderazgo de la política industrial.